Chaque État de droit a le devoir de lutter contre les abus d'optimisation fiscale des multinationales. Il n'est plus possible, dans un monde d'inégalités, de chômage massif et de précarité grandissante, de laisser une hémorragie de recettes budgétaires échapper aux États. Le manque à gagner fiscal en France escamoté par les grandes entreprises s'élève à plus de 15 milliards d'euros par an, depuis près de deux décennies. C'est préjudiciable à nos finances publiques. Ce déficit de ressources fiscales doit être compensé pour équilibrer le budget annuel par votre politique de rigueur et de réformes structurelles rabâchée par la Commission européenne, et dont tous les Européens voient le résultat en Grèce.

Ceux qui en subissent les conséquences sont les autres contribuables, les petites entreprises domestiques et les ménages, d'où leur perte de compétitivité et de pouvoir d'achat. Je rappelle que, depuis 2014, le Front national a voté tous les textes européens de lutte contre le secret bancaire, la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscale abusive. Au Parlement français, les députés ont voté en faveur de la loi sur la transparence de la vie politique à la suite de l'affaire Cahuzac. C'est pour cette raison que nous voterons encore pour ce rapport de coopération européenne internationale. Les patriotes sont en faveur d'une législation fiscale au niveau européen, mais à la condition d'une unanimité des États et du maintien de notre souveraineté fiscale intacte. Le Luxembourg, les Pays Bas et d'autres pays, sous l'impulsion de leurs dirigeants complices, comme M. Juncker, ont mis en place et développé des régimes laxistes pour les multinationales sans scrupules. Pour les patriotes, ce dumping fiscal et déloyal constitue un crime économique contre les peuples.

Juncker avait un minimum d'honneur, il démissionnerait de sa fonction actuelle. L'éthique patriote dit oui à la compétitivité fiscale, mais non au dumping fiscal.